Hovoríme tu o readmisných dohodách a mnohých z nás trápi fundamentálna otázka Ako zabezpečiť ochranu práv a bezpečnosť vyhostených osôb? Na základe skúseností sa dá konštatovať, že readmisné dohody túto otázku dostatočne nereflektujú. Bežne sa predpokladá, že ak dva štáty uzatvoria dohodu, sledujú tým cieľ, ktorý dohoda stanovuje. Nie vždy to však funguje takto a readmisné dohody sú toho práve dobrým príkladom. Štáty ich často uzatvárajú v rámci širšieho rámca spolupráce, ktorý zahŕňa iné a podľa všetkého pre partnerské strany dôležitejšie oblasti, akými sú napríklad energetická bezpečnosť, boj proti terorizmu, policajná spolupráca či obchod. Readmisné dohody sú tak iba malou časťou pragmatických bilaterálnych vzťahov. Buďme však úprimní, kolegyne a kolegovia, pre vyspelejšie krajiny predstavujú readmisné dohody aj elegantný spôsob, ako sa oficiálne zbaviť nelegálnych prisťahovalcov za súhlasu menej vyspelej krajiny pôvodu a tá na revanš bude kompenzovaná napríklad uzavretím strategického obchodného partnerstva. Aby sme teda hovorili o podstate samotný súhlas menej vyspelej krajiny pôvodu vôbec nemusí znamenať, že disponuje politickou vôľou alebo právnou či inštitucionálnou kapacitou vysporiadať sa s prívalom svojich občanov, nehovoriac už o ochrane ľudských práv.